Herr Präsident! Ja, viele Interessengruppen mischen bei der Reform der GAP quer durch alle Fraktionen mit. Bleiben wir daher bei den Kernpunkten Ernährungssicherheit für die EU und Unterstützung der ländlichen Entwicklung d. h.